Herr Präsident! Mit dem Vorschlag, Entwicklungsländer aus dem bevorzugten Marktzugang auszuschließen, versucht die Kommission, diese Länder in Freihandelsabkommen hineinzudrängen. Diese Freihandelsabkommen sind eben keine Partnerschaften, wie der Begriff Wirtschaftspartnerschaften suggeriert, sondern drehen sich nur um die Interessen der EU und nicht um die Entwicklungsinteressen der Partnerländer. Das läuft dem Ziel der EU, Armut zu reduzieren und alle externen Politikinstrumente daran auszurichten, komplett entgegen. Länder wie Kamerun, die Elfenbeinküste und Namibia wären von dieser Einschränkung massiv betroffen. Regionale Integrationsprojekte wie in Südostafrika würden zerbrechen, wenn Kenia sich auf ein solches Abkommen einlassen würde. Die Süd Süd Kooperation wäre am Ende. Wir können nicht in der Welt für Freihandel werben und damit nur meinen, dass andere Länder bitteschön unsere Waren kaufen sollen. Wenn die Kommission wirklich der Meinung ist, Handel kann Entwicklung fördern, dann sollte sie ihn nicht blockieren. Der Entwicklungsausschuss dieses Hauses hat empfohlen, den Kommissionsvorschlag abzulehnen. Dem sollten wir uns im Plenum anschließen.